Herr Präsident! Das Timing der heutigen Sitzung lässt ein bisschen zu wünschen übrig.

Insofern Die blaue Karte sollte zwar reichlich benutzt, aber auch nicht missbraucht werden.

Aber ich muss sagen, alles, was technisch möglich ist, muss man nicht technisch machen. Und darum hat der Schutz von Gesundheit und Umwelt absoluten Vorrang vor irgendwelchen nicht ausgegorenen Technologien, und die sehe ich bei Fracking.

Was uns fehlt, ist ein vernünftiger Rechtsrahmen. Wir haben verschiedene Politikbereiche Für den Energiemix sind die Mitgliedstaaten zuständig, aber wir sind für Umweltpolitik zuständig. Wir haben Lücken in der Wasserrahmengesetzgebung.